Más salario para los trabajadores, pero el mismo rendimiento para el empresario. Eso es el bien común. Nadie puede sorprenderse si en España siete de cada diez empresas mueren antes de los cinco años. Cualquier iniciativa para mejorar la legislación va a ser bienvenida, pero seamos valientes. Mejorar la regulación significa eliminar normas, no una a una, cinco a una, bajar impuestos y cotizaciones sociales, eliminar trabas y abrir vías seguras a la financiación. En resumen, no son necesarias nuevas estrategias.